Ja, jim sem insider pa mislim, da so ti podatki v dnevnem časopisju povzeti. Vsekakor so bili verjetno tudi na, na, spletni strani, ministrstva za zdravje. Prav gotovo so pa za vse tiste, ki to želite podrobneje vedeti, obstaja brošura, zdravstveni, statistični podatki, ki jo, zbira OECD, in so vsak dan, dostopni, komurkoli. Je pa res mogoče strinjam se, da je pa poudarka in debate o tem, kaj narediti in kako, pa, premalo. Je pa res, onesnaženost gre skupaj z industrijo in z našim nivojem in standardom, življenja, kar mogoče malo, včasih zanemarjamo na račun zdravja.